Es ist wichtig, dass das Europäische Parlament zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit den Missbrauch von Kindern als billige Arbeitskräfte oder als Sklaven verurteilt.

Diese Kinder werden um Bildungschancen und um ihre Zukunft gebracht. Wir sollten diesen Absatz streichen. Frau Köstinger und Kolleginnen und Kollegen von der EVP, im Erwägungsgrund D haben Sie durchgesetzt, dass das Parlament die Augen vor der Tatsache verschließen soll, dass in Westafrika Kinder verschleppt und verkauft werden, um auf Kakaoplantagen harte und gefährliche Zwangsarbeit zu leisten. Vor allem in der Elfenbeinküste und in Ghana darüber wurde schon gesprochen ist das schreckliche Realität. Schauen Sie sich den Dokumentarfilm Schmutzige Schokolade an ein Kind kostet